Se trata de una de las avenidas más dañinas que se recuerdan.

Todo lo que podía salir mal, salió mal. No se preparó bien, no se advirtió bien a las poblaciones y la situación actual es de absoluta desesperación.